Panie przewodniczący! W przypadku Kioto krajom rozwijającym się podarowaliśmy ulgi i wyłączenia, które zaprowadziły nas do utraty znacznej części konkurencyjności. W tym czasie w roku 2005 kraje rozwijające przekroczyły europejski poziom emisji CO Dziś Parlament chce nie tylko obciążyć gospodarkę jeszcze bardziej drastycznymi regulacjami klimatycznymi. Zaproponowana rezolucja postuluje obciążenie budżetów naszych państw sumą 30 miliardów euro rocznie przez najbliższe 10 lat na rzecz krajów rozwijających się. W przypadku Polski proponowany sposób liczenia tej składki mógłby oznaczać nawet 40 miliardów euro do roku 2020. Wątpliwe efekty protokołu z Kioto, uprzywilejowanie państw rozwijających się oraz rosnące koszty tej polityki są powodem naszej opozycji.